Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono fortemente convinto che la struttura del nuovo quadro normativo proposto dalla Commissione garantirà migliore efficienza e coerenza nello svolgimento dei controlli in tutti i settori della filiera agroalimentare dell'Unione europea. Sebbene i controlli sul materiale riproduttivo vegetale e quelli fitosanitari siano per natura diversi da quelli previsti nel settore zootecnico, l'obiettivo fondamentale è raggiungere una migliore armonizzazione e semplificazione per tutti i settori e creare un quadro normativo comune nell'organizzazione dei controlli ufficiali lungo l'intera filiera agroalimentare. Ritengo che il testo approvato dalla nostra commissione ENVI sia un buon compromesso. Non dobbiamo infatti dimenticare che le sementi e le piante rappresentano il punto di partenza cruciale, se non addirittura vitale, di tale filiera e pertanto sono parte integrante del nuovo regolamento sui controlli ufficiali. La disciplina sementiera europea include al proprio interno specifiche norme relative ai controlli ufficiali. Al riguardo è indispensabile che debba esserci un livello di controlli adeguato per tutte le categorie di sementi affinché gli agricoltori possano trovare sul mercato, e impiegare, sementi di elevata qualità, in modo da sostenere così, dalla base, il sistema produttivo agricolo. Credo tuttavia che anche per le piccole imprese agricole tali controlli debbano essere alleggeriti.